eldhúsdagur og þó í útvíkkaðri merkingu þannig að það er farið yfir hið pólitíska svið

sem hefur ráðið ríkjum ekki aðeins á tímabili þess sem skýrslan tekur við heldur áratugarins þar á undan og einnig líka

á undanförnum tveim áratugum af því að háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson lauk sinni ræðu á að tala um foringjadýrkunina og foringjaveldið og gat verið að hann talaði þar af nokkuð biturri reynslu og er kannski líka hluti af því sem þessi skýrsla er að tæpa á og ekki bara tæpa á heldur gera að ákveðnum grunnstefi í því sem hefur gerst á undanförnum árum háttvirtur þingmaður pétur h blöndal er ekki hér inni en hann var mjög þekktur fyrir að innleiða hugtakið fá án hirðis fé án hirðis já svo sannarlega er núna hægt að velta fyrir sér ekki bara hvar er féð og hvar er hirðirinn á fénu heldur líka hver er hirðirinn á skuldunum hver er skuldahirðirinn í því samfélagi sem við núna erum að gera upp það var talað mikið um fé án hirðis þegar var verið að

ekki á arðsemi eigendanna eða ábyrgðarmannanna nei það var félagsleg ábyrgð sem stóð að baki sparisjóðanna og þar var talað um fé án hirðis hvernig fór síðan með sparisjóðina í þessari vegferð jú það var breytt lögum eða lögin voru túlkuð með þeim hætti að það mætti fara að selja þessi stofnbréf á bréf ábyrgðarmannanna sem stóðu að stofnun sparisjóðanna maður mætti fara að selja þau á markaðsvirði sú þróun byrjaði ekki í litlu sparisjóðunum úti á landi nei hún byrjaði hér var það ekki fyrst fyrir sparisjóð hafnarfjarðar síðan kom spron og svo hvort hann heitir byr eða hvað þeir heita núna þetta eru allt saman sjóðir sem munu verða skráðir á spjöld sögunnar fé án hirðis er breytt í skuldir án hirðis en hver er hirðirinn þar hann er nefnilega ekki óviss hann er íslenska þjóðin síðan er að axla þessa stefnu sem byggði á þeirri hugmyndafræði að þetta væri hrikalegt að vera með fé án hirðis það er betra að lesa þetta það voru líka fleiri hundar sem minnast þess í þessu að ef þú átt óskuldsetta eign þá áttu vannýtta auðlind öll þessi hugtök komu þarna fram og urðu drifkrafturinn að því sem var

auðvitað er þetta svo að þessi skýrsla sem er nú til umræðu og það er mjög eðlilegt að við séum að fjalla

engu að síður er það samt styrkur alþingis að hafa látið ráðast í þessa skýrslugerð og þessa samantekt og það að henni skuli hafa verið fundinn farvegur þar sem farið verði yfir einstök atriði hennar metið á hvern veg þurfi að grípa til einhverra sértækra aðgerða gagnvart einhverjum sem þar eiga hlutdeild að en ekki hvað síst var hlutdeild nefndarinnar að mig minnir þegar hún var sett á stofn var að gera tillögur um

hvernig við skyldum skipa málum til næstu ára fjármálakerfinu stjórnsýslunni ráðuneytunum og svo framvegis sem sagt það var hennar að fara ofan í þessi mál og gera tillögur um hvernig þeim verði skipað áfram ég minnist margs frá þessum árum ég kom inn á þing nítján hundruð níutíu og níu inn í miðju upphaf hraðeinkavæðingarinnar mér fannst svolítið ósanngjarnt að heyra frá þeim sem voru að kynna skýrsluna skýrsluhöfundum þeir sögðu að allir hefðu verið á sama báti í þessari vegferð nánast að vísu er allt annað í einni bókinni gerð grein fyrir því að vinstri hreyfingin grænt framboð hafi haft þar haft vissa sérstöðu en það var svo rækilega varað við því sem var að gerast á alþingi þó það væri ekki fjölmennur hópur þó það væru sex og síðan fimm þingmenn vinstri grænna þá beittum við því sem við áttum sem var málfrelsið og samanlagt töluðu á þeim tíma eins og kannski annar þingheimur það var það baráttutæki sem við áttum við lögðumst hver þingmaður á fætur öðrum fram sem lagði til allt aðra nálgun allt aðra sýn hvort heldur það var fyrir fjármálakerfið atvinnulífið hvort sem það var fyrir grunnþjónustuna heilbrigðisþjónustuna fjarskiptin símann

vildu fara allt aðra leið en farin var einkavæðingarleiðin ég minnist baráttunnar um íbúðalánasjóð öll árin var tekist á um íbúðalánasjóð ég minnist þess í ræðu sem þáverandi forsætisráðherra minnir mig að hafi flutt á ársfundi seðlabankans líklega tvö þúsund og þrjú eða tvö þúsund og fjögur þá var það brýnasta málið að koma íbúðalánasjóð hendur bankanna til að styrkja stöðu þeirra í sókn bæði innan lands og utan þetta stríð stóð öll þessi ár það tókst sem betur fór af því að ég sé að hér er háttvirtur formaður framsóknarflokksins það voru líka menn í þeim flokki sem lögðust gegn því að einkavæða og tortíma íbúðalánasjóð þó að það væri hin opinbera stefna stjórnvalda á þeim tíma en vinstri hreyfingin grænt framboð var alveg einörð í þeim málflutningi og við getum séð hver staðan er meira að segja svo seint sem í september tvö þúsund og átta þá leggja samtök atvinnulífsins til að brýnt sé að afhenda bönkunum íbúðalánasjóð til að treysta eiginfjárstöðu þeirra á erfiðum tímum enn stöndum við frammi fyrir umræðum um hvort eigi að hlutafélagavæða hluta af íbúðalánasjóð þannig að við erum enn ég get nefnt einkavæðingu raforkukerfisins markaðsvæðingu raforkukerfisins sem við tókum líka slaginn um um einkavæðingu landssímans það átti bara að vera formbreyting hver á landssímann núna það var ekki einu sinni hægt að skipta honum þá upp í grunnnet og þjónustunet en innan við ári eftir að hann hafði verið seldur var honum skipt upp í tvö fyrirtæki eitt þegar landsmenn vissu var að um leið og var búið að selja landssímann var lokað þjónustustöðvunum á blönduósi sauðárkróki siglufirði og svo framvegis þannig merktu menn þá breytingu sem var frú forseti þannig að ég held að það sé af mörgum sem við getum lært það er ekkert óeðlilegt líka og við verðum að fara í gegnum þá umræðu sem þessi mál fóru og það var tekinn slagur um það á þessum tíma og hann verður tekinn áfram